Monsieur le Président, je voudrais faire une intervention générale sur l'ensemble des débats qui nous sont soumis ce matin. Les questions relatives à l'éducation et à la culture ne tiennent malheureusement pas assez de place dans cet hémicycle.

Ces chiffres ne peuvent nous satisfaire et ils s'aggravent dans un certain nombre d'États membres avec la crise.

Le Parlement européen réaffirme sa volonté de ne pas voir notre jeunesse sacrifiée sur l'autel des politiques d'austérité mises en œuvre partout en Europe.

Ce rapport comporte aussi un certain nombre d'éléments inquiétants, notamment quand il manifeste la volonté de réformer les programmes d'enseignement supérieur en fonction des seuls besoins du marché, sans prendre la peine de réaffirmer le rôle global de l'enseignement supérieur en matière de formation globale des citoyens de demain. Nous savons que plus la formation des jeunes est large, mieux ils peuvent faire face aux aléas de la vie, et notamment aux aléas de la vie professionnelle. Nous aurons prochainement à travailler sur les enjeux du processus de Bologne et je m'en félicite. Je dirai simplement que notre rôle est d'écouter les inquiétudes et le mot est faible qui montent dans un certain nombre d'États au vu des réformes engagées au nom du processus de Bologne. Nous ne pouvons sacrifier notre jeunesse, les mots ne suffisent pas en la matière. Je voudrais ajouter deux mots pour remercier Mme Honeyball pour son rapport et le travail que nous avons pu faire sur les enjeux de la petite enfance. Je partage totalement les orientations de ce rapport.